Mislim da je to jedan veliki cilj i da je za sada dobar cilj 2020. godina, a isto tako nisam protiv toga da se razmatraju odrednice poslije